We mogen dit niet laten gebeuren. Ik heb u graag horen zeggen Er is politieke wil nodig. Wel, Europa staat voor een internationale rechtsorde, gebaseerd op regels. Het is aan ons om in te gaan tegen die machtspolitiek van Netanyahu en Trump, tegen de nederzettingspolitiek die zij doelgericht escaleren. Het is aan ons, Europa, om te blijven vechten voor die tweestatenoplossing, die volgens mij de enige oplossing is.